um klukkan tvö í dag að loknum störfum þingsins fer fram umræða utan dagskrár um stöðu atvinnumála málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón gunnarsson hæstvirtur iðnaðarráðherra katrín júlíusdóttir verður til andsvara